Czytaliśmy w sprawozdaniu bardzo słuszne słowa o wolnym rynku, o konkurencji. Zaraz potem okazuje się, że to wszystko jest nic niewarte, ponieważ są lepsze rodzaje energii, gorsze rodzaje energii. Komisja czy Parlament lepiej wiedzą, czym ludzie powinni ogrzewać swoje mieszkania i w jaki sposób. Dowiadujemy się również, że dostęp do energii jest prawem socjalnym, czyli krótko mówiąc bez komunizmu tu się w Unii Europejskiej niczego powiedzieć nie daje. Nie ma najmniejszego powodu, żebyśmy uważali że człowiek ma prawo socjalne do energii, bo jeżeli dalej pójdziemy tą drogą, to niedługo dojdziemy do wniosku, że mężczyzna powinien mieć zagwarantowany socjalny dostęp do kobiet zwłaszcza do ładnych i to by uregulowało jeden bardzo ważny problem społeczny.